Rzeczywiście Partnerstwo Wschodnie to jest polityka, która musi być zróżnicowana. To jest polityka, w której mieści się Białoruś i Mołdowa, ale to są zupełnie dwa różne podejścia Unii Europejskiej do tego, co dzieje się wewnątrz tych krajów. A więc więcej za więcej, ale też mniej za mniej tak będziemy tę politykę kształtować. Chcemy budować mocną demokrację opartą na relacjach międzyludzkich, chcemy, aby to wszystko, co jest związane z przyszłością relacji z Unią Europejską, miało mocne podstawy w społeczeństwie. Trzy rzeczy w przededniu szczytu, który jest wielkim świętem. Warszawa zasłużyła na to, bo Warszawa i Sztokholm to były dwie stolice, które wypromowały Partnerstwo Wschodnie i że odbywa się ten szczyt w Warszawie, to jest święto dla nas, również dla Polaków. Po pierwsze, Ukraina i to, co dzieje się wokół stowarzyszenia, to wielki historyczny proces.

Po drugie, wizy mają być one wielką zachętą dla ludzi, którzy mieszkają w tych krajach, że warto się starać, że warto pracować, aby być bliżej Unii Europejskiej. Po trzecie członkostwo.